Paní předsedající, za dva roky od eskalace migrační krize přijala Evropská unie řadu opatření. Fungují ta opatření, která omezují nekontrolovaný přístup uprchlíků, jako je dohoda s Tureckem, jednání s Libyí a dalšími africkými zeměmi,

Nefungují povinné kvóty pro relokaci a není dostatečná návratová politika, ostatně bylo to zde již řečeno. Tím, jak polevuje migrační krize, tak se nám zdá, mně osobně tedy se jeví, že prioritou přestává být bezpečnost, a to považuji za chybu. Nechci se dočkat toho, že budeme potřebovat další teroristické útoky a vlny násilí k tomu, abychom si opět uvědomili, že součástí řešení migrace musí být bezpečnost. Solidarita bez bezpečnosti není udržitelná, čili ano, buďme solidární, ale mějme bezpečnost Evropské unie na prvním místě.